frú forseti ég kveð mér hljóðs til að velta upp fyrirspurn um vegamótin á þingvallaafleggjara og vesturlandsvegi þann fjórða september síðastliðinn afhentu fulltrúar íbúa í mosfellsdal

hundrað áttatíu íbúa í mosfellsdal þar sem skorað var á yfirvöld vegamála að setja upp hringtorg á mótum þingvallaafleggjara og vesturlandsvegar jafnframt var þar rætt um hraðahindranir á

er mikið um flöskuhálsa sem myndast á þessum gatnamótum þingvallavegar og vesturlandsvegar þegar umferðin er mikil þá einkum um helgar oft myndast langar biðraðir þeirra sem eru að reyna að fara úr dalnum inn á vesturlandsveg hér segir signý orðrétt með leyfi forseta varðandi kröfu um hringtorg að stundum þurfi fólk að bíða í fimmtán til tuttugu mínútur áður en hægt er að

tuttugu ár og við erum orðin leið á þessu eins og allir vita er mjög þung umferð þarna á vesturlandsvegi í báðar áttir og hefur hún aukist töluvert eftir að hvalfjarðargöngin komu til sögunnar undirritaður sóttist eftir upplýsingum frá samgönguráðuneytinu og var vísað á vegagerðina samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fékk stendur ekki til að gera neitt sérstakt þarna eins og orðað var það er ekki á neinni áætlun að gera þarna hringtorg en mér var bent á að í september hefði borist beiðni frá samgönguráðuneytinu um að athuga þarna möguleika á gerð hringtorgs miðað við þessar upplýsingar frá vegagerðinni virðist mosfellingum eða dalbúum eins og þeir eru kallaðir inni í mosfellsdal hafa tekist með undirskriftasöfnun og áskorun til ráðherra að hreyfa við málinu en ég velti fyrir mér frú forseti hver staðan sé núna hyggst hæstvirtur samgönguráðherra bregðast hratt og vel við þessari beiðni ég veit ekki til þess að þarna hafi orðið nein alvarleg bílslys en umferðarþunginn eykst stöðugt áhættan er mikil og því spyr ég hæstvirtan samgönguráðherra stendur til að gera mislæg gatnamót eða hringtorg á mótum þingvallavegar og vesturlandsvegar ef svo er hvenær er áætlað að þeim framkvæmdum ljúki